En primer lugar, hemos aprendido que la coordinación entre todos los niveles de gobernanza es esencial, como decía muy bien el informe del señor Cortés. Hemos aprendido también que la contribución de los fondos regionales es imprescindible para poder conseguir los objetivos que nos planteamos.

Por último, quiero destacar el papel importante que tienen que desempeñar las regiones y ciudades de Europa y, especialmente, la necesidad de prestar más atención a las zonas con necesidades especiales como las zonas de montaña, las zonas costeras o las islas. En definitiva, si queremos tener éxito, debemos contar con las regiones europeas, con las ciudades y los pueblos, y con una política de cohesión reformada y adaptada a la nueva situación.